Sono stato flessibile per il primo giro di interventi, siccome il voto è previsto per le 12.30, e vorrei far parlare tutti coloro che hanno chiesto di partecipare al vi prego di rispettare i tempi a voi assegnati, perché altrimenti rischiamo di non far parlare qualche parlamentare. Siccome questa è l'ultima sessione vorrei che tutti quanti uscissero dall'Aula soddisfatti, compreso il Primo ministro Kariņš.